A közép európai uniós tagállamok elkötelezetten támogatják az Unió klímapolitikai céljait.

Az új tagországok ezért rendkívül fontosnak tartják azt, hogy legyen méltányos a jövőben is az új tagországoknak ez a szerepvállalása.

A globális kibocsátás csökkentési megállapodásban figyelembe kell venni az új tagállamok gazdasági erejét, GNA ját és nagyon fontos, hogy ezek az eszközök ne vesszenek el ezen tagállamok számára, hogy zöld beruházásokat, megújulóenergiaforrás fejlesztéseket hajtsanak